Ich glaube, man darf mir nicht verübeln, eine Wissensfrage, die auf einer subjektiven Meinung beruht, mit einer subjektiven Meinung zu beantworten. Nein, ich glaube nicht, dass sie